Es geht nicht darum, einen freien Handel oder einen freien Markt zu behindern oder einzuschränken, sondern den absolut unethischen Handel mit Derivaten, also Produkten, die tatsächlich nicht vorhanden sind und die weltweit zum Teil in einem Hochfrequenzhandel betrieben werden, einzudämmen.